Paní předsedající, v minulých letech Evropský parlament společně s Radou přijal právní předpisy týkající se práv cestujících v letecké a železniční dopravě. Je proto logické, že nyní přijímáme analogickou normu i pro autobusovou dopravu, a to přesto, že cestující v Evropě dávají stále více přednost individuální dopravě a že se úroveň autobusové a autokarové dopravy sama rapidně zlepšuje.

Logické je definovat v Evropské unii základní standardy cestování přes hranice, ochránit zranitelné skupiny cestujících a zajistit jejich práva. Naopak nevhodným zasahování do vnitřního trhu je snaha rozšiřovat práva i na místní spoje, pokusy o co nejvyšší náhrady a regulace všeho do posledního detailu. Je totiž jasné, že veškeré nadbytečné povinnosti znamenají pro dopravce další náklady, které se nakonec promítnou do ceny jízdenek. Jako bývalý starosta jsem proto například s obavami sledoval návrh zahrnout do působnosti směrnice také městskou a příměstskou dopravu. Jsem rád, že v tomto případě zvítězil zdravý rozum a městská a příměstská doprava byla nadměrné regulace uchráněna.